Jednym z priorytetów nadchodzącej polskiej prezydencji jest umacnianie partnerstwa wschodniego. Ukraina jako najbliższy sąsiad Polski jest jednym z najważniejszych partnerów i ma szansę najbardziej na tym skorzystać. Podzielając zdania o konieczności przybliżania Ukrainy do Unii, uważam jednocześnie, że musi się ono wiązać z przyjmowaniem przez ten kraj europejskich standardów w dziedzinie rządów prawa i przejrzystości w życiu publicznym.

Unia bardzo ostrożnie komentuje wydarzenia na Ukrainie.

Polityki Zagranicznej w sprawie Julii Tymoszenko miało niezwykle wyważony charakter. Myślę jednak, że w ramach przyszłej współpracy Unii z Ukrainą należałoby stworzyć instrumenty, które w dłuższym czasie przyczyniłyby się do wzmocnienia rządów prawa w tym państwie.

grupy doradczej w celu zbliżenia prawa ukraińskiego do standardów europejskich, pomoc w różnych dziedzinach prawnych, w tym np.

Mam nadzieję, że taką postawę przyjmie polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.